Voorzitter, miljoenen dieren worden dagelijks door heel Europa gesleept. Ze staan dagenlang aan de buitengrenzen van Europa in de brandende zon te wachten. Één miljoen burgers hebben gevraagd om een einde te maken aan deze situatie. 223 leden van dit Parlement hebben gevraagd om een speciale onderzoekscommissie. Vanmorgen hebben drie leden op de eerste rij besloten dat ze dat niet willen.